fjögur um olíugjald og kílómetragjald lögum númer tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um vörugjald af ökutækjum eldsneyti og fleiri og lögum númer þrjátíu og níu nítján hundruð áttatíu og átta um bifreiðagjald með síðari breytingum með frumvarpinu eru í samræmi við forsendur í tekjuáætlun fjárlagafrumvarpsins fyrir árið tvö þúsund og níu lagðar til hækkanir á tilgreindum gjöldum á ökutæki og eldsneyti um er að ræða tólf og hálft prósent hækkun á bifreiðagjaldi vörugjaldi af bensíni olíugjaldi og kílómetragjaldi í upphaflegu frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og níu kemur fram að reiknað sé með ellefu og hálft prósent hækkun á framangreindum gjöldum var sú hækkun áætluð í samræmi við áætlaða hækkun á vísitölu neysluverðs milli ársmeðaltala tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og átta samkvæmt

verðgildi ef miðað er við þróun á vísitölu neysluverðs frá því umrædd gjöld voru síðast hækkuð viðbótartekjur ríkissjóðs af þeirri hækkun sem frumvarp þetta kveður á um eru áætlaðar samtals um tvö þúsund tvö hundruð sjötíu og fimm milljónir króna á ársgrundvelli virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu